Diverse commissioni hanno deciso di avviare negoziati interistituzionali a norma dell'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento. Le relazioni, che costituiscono i mandati per tali negoziati, sono disponibili sulla pagina web della plenaria e i loro titoli saranno pubblicati nel processo verbale della seduta. Ai sensi dell'articolo 69 quater, paragrafo 2, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto, entro la mezzanotte di domani, martedì 23 ottobre 2018, di porre in votazione la decisione sull'avvio dei negoziati. Qualora non sia stata presentata una richiesta di votazione in Aula in merito alla decisione sull'avvio dei negoziati entro il termine suddetto, le commissioni potranno iniziare i negoziati.